virðulegi forseti fordæmislaus fjármálaáföll sem hefur dunið yfir okkur íslendinga á síðustu dögum koma við hvern einasta einstakling í landinu

því hruni sem varð í íslensku bankakerfi koma við okkur öll valda okkur öllum búsifjum valda okkur öllum tjóni mismikið hvert á sinn hátt lánadrifinni ofsaþenslu síðustu ára lauk á nokkrum augnablikum með gríðarlegum afleiðingum sem okkar stærsta meginverkefni hefur verið á síðustu dögum og vikum að ná utan um ástand sem gat orðið verra og alvarlegra en varð við vitum öll hvað hefði til dæmis gerst ef greiðslukerfi bankanna hefði frosið ef starfsemi bankanna innan lands hefði ekki haldið áfram eins og ekkert hefði í skorist gagnvart fólkinu í landinu þetta tókst að gera með samstilltu átaki margra og það er hægt að fullyrða að á þeim erfiðu og löngu sólarhringum sem gengu yfir íslenskt þjóðfélag fyrir nokkrum dögum síðan unnu margir íslendingar afrek út um samfélagið allt þar lögðu margir hönd á plóg og þessu fólki verður seint að fullu þakkað ég tek undir það með þeim sem hafa mælt á undan mér að það er mikilvægt að hafa náið samstarf við alþingi allt og stjórnarandstöðuna líka daglegir fundir forustumanna stjórnarandstöðunnar og forustumanna ríkisstjórnarflokkanna eru afskaplega jákvæðir hlutir og einungis upphafið að því að alþingi allt mun koma að uppgjöri þessa máls það er alveg á hreinu undanfarnir dagar hafa reynst okkur öllum þungir og þá er afskaplega vægt til orða tekið

sýndi aðdáunarvert æðruleysi og hélt ró sinni í gegnum atburðina alla og gerði það að verkum með samstilltu átaki

áföll sem gengu yfir efnahagslífið okkar og fjármálakerfið gekk lífið samt sinn vanagang sem betur fer við vitum öll hvaða upplausn hefði getað skapast ef almenningur hefði ekki tekið þátt í þessu samstilltur og allur í heild sinni með okkur af því að auðvitað voru margir hræddir auðvitað óttuðust margir um eigin hag og afkomu sína og sinnar nánustu fjölskyldu að sjálfsögðu það greip okkur öll ótti í þessu ástandi en við héldum ró okkar öll sem eitt almenningur stjórnvöld öll alþingi allt og það er aðdáunarvert og það ber að þakka núna það er hægt að fullyrða að annar eins brotsjór hafi aldrei gengið yfir íslenskt viðskiptalíf í íslandssögunni allri og það óraði engan fyrir því fyrir aðeins einum mánuði síðan að örlög allra íslensku viðskiptabankanna yrðu með þeim hætti sem raunin varð það var einfaldlega veruleiki sem fáir ef nokkur gerði sér í hugarlund að gæti hafa gerst nánast í einu vetfangi auðvitað hafa allt of margir tapað allt of margir fjármunir og miklir glatast út úr þjóðarbúinu allt of mörg fyrirtæki berjast í bökkum og allt of mörg heimili eiga erfiðara nú en áður við að láta enda ná saman okkar stóra verkefni á næstu vikum og mánuðum alþingi alls og þjóðarinnar allrar verður auðvitað að milda áhrifin af þessu mikla falli í fjármálaheiminum milda áhrifin á almenning slá skjaldborg utan um hagsmuni almennings milda áhrifin á atvinnulífið í heild sinni og freista þess með öllum tiltækum ráðum að koma fyrirtækjunum sem berjast í bökkum til hjálpar

vinnuna sína heldur en nú þegar hefur gerst það er hægt að fullyrða að við ríkisstjórninni hafi blasað við gríðarlegt verkefni og alþingi öllu við þessar óvenjulegu aðstæður þrátt fyrir þessar erfiðu aðstæður hefur ríkisstjórnin staðið þétt saman og unnið markvisst og skipulega í gegnum eitt erfiða ferli allt og flókna strax í upphafi var slegin skjaldborg utan um hagsmuni almennings og hafa aðgerðir ríkisstjórnar borið öll þess merki að þar voru almannahagsmunir í fyrirrúmi að öllu leyti og til þess voru neyðarlögin sett auðvitað er hægt að minna á að ríkisstjórnin tryggði sérstaklega í upphafi hagsmuni innstæðueigenda til að freista þess að koma í veg fyrir að áhlaup yrði gert á bankakerfið allt þessar aðgerðir allar eru forsenda þess að við getum siglt eins hratt og kostur er inn í nýja og betri tíma við þetta má bæta að ríkisstjórnin beindi þeim tilmælum í gær til bankastofnananna þriggja og tilmælum til annarra að frysta afborganir skulda á myntkörfulánum sérstaklega húsnæðislána þar til ró og jafnvægi kemst á gjaldeyrismarkaðinn

jafnvægi og hæstvirtur félagsmálaráðherra er að skoða heildstætt aðrar leiðir og allar til að mæta vanda annarra við ætlum að draga sem kostur er úr áhrifum þessara miklu og alvarlegu atburða á almenning allan alveg eins og við öllum skjaldborg utan um starfsemi íslensku bankanna þá sláum við skjaldborg utan um íslenskt samfélag allt það er rétt að árétta að í öllu þessu ferli hefur verið reynt af fremsta megni að vanda til verka auðvitað er auðvelt að gagnrýna auðvitað er auðvelt að finna misfellur þegar svo miklir hlutir eru unnir á svo miklum hraða við gerum einfaldlega okkar allra besta allir sem að þessu máli koma freistum þess að fá sem allra flesta í lið með okkur á hverjum tíma og vonandi getum við bara gert enn á betur í framhaldinu það er nauðsynlegt að árétta valdmörkin sem liggja á milli stofnana og aðila í þessu hraða ferli öllu það voru settar skilanefndir yfir bankana um leið og fjármálaeftirlitið tók fyrir rekstur þeirra skilanefndirnar hafa síðan haft umsjón með þessu flókna ferli kanna ofan í kjölinn hvernig eigna og skuldastaða bankanna liggur haga framvindu málanna þannig að almenningur beri sem allra minnstan skaða af meta eignir vernda eignir koma eignum í verð í framhaldinu og í kjölfarið voru skipaðar bráðabirgðastjórnir yfir bankana landsbankann í síðustu viku glitni í dag með því er tryggt að þessi flóknu umskipti sem eru þarna á milli gangi eins hnökralítið og snurðulaust fyrir sig og kostur er þess vegna er rétt að árétta að undanfarna daga hefur verið unnið gríðarlegt starf til að koma þessu öllu áfram til að koma í veg fyrir að brestir verði á afgreiðslusviði bankanna og fyrir það þakka ég öllu því fólki sérstaklega fyrir núna í dag á næstu dögum verður gengið svo frá málum með bankana í dag var þetta gert með glitni og til að árétta sérstaklega að bankaráðin eru eingöngu skipuð til bráðabirgða til að tryggja hnökralausa yfirfærslu þarna á milli og verða í framhaldinu vonandi eftir örfáa daga eingöngu og algerlega skipuð á faglegum forsendum og þar verður í engu farið eftir úreltum helmingaskiptasjónarmiðum liðinnar aldar enda hefur það ávallt verið stefna okkar skýr að berjast gegn hvers kyns leynimakki og vinveittum stöðuveitingum á vegum hins opinbera og við munum hafna uppbyggingu á hvers konar fyrirgreiðsluverksmiðjum ég fullyrði að við munum kappkosta að finna hæfasta og besta fólkið til að taka þessi verkefni að sér það vita allir sem hafa fylgst með þessum umræðum upp á síðkastið að það eru uppi viðræður núna af hálfu lífeyrissjóðanna við skilanefnd kaupþings að taka yfir eða kaupa hlut af þeim rekstri tilboð kom frá lífeyrissjóðunum þar inn núna seinni partinn í gær eða í dag og viðræður standa yfir milli þessara aðila um það mál við vitum ekki núna hvernig það fer en það vita allir að það væri miklu af okkur öllum létt ef einn banki væri í rekstri annarra en ríkisins við sjáum hvernig þessu fram vindur og hvernig tilboðið lítur út undanfarna daga höfum við náttúrlega séð betur en nokkru sinni fyrr hvernig fjármálalegur stöðugleiki getur farið úrskeiðis á skömmum tíma og það er brýnt að ríkisvaldið tryggi það til framtíðar að fjármálalegum stöðugleika á íslandi verði aldrei aftur teflt í tvísýnu það er einn af meginlærdómunum sem við þurfum að draga af þessu og þar hljótum við að sjálfsögðu að líta til eignarhalds á íslenskum bönkum í framtíðinni að sama skapi hefur þessi mikli umbrotatími kennt okkur auðvitað með gríðarlega kostnaðarsömum og alvarlegum hætti að félagsleg samstaða og lýðræðislegir stjórnarhættir eiga að vera meginstoðir alls staðar í okkar samfélagi þannig má segja að núna fari í hönd nýir tímar með nýju gildismati tími ofurlaunanna er liðinn og við taka nýir tímar með félagslegum og sanngjörnum og siðferðilegum undirstöðum það er mjög mikilvægt eins og hæstvirtur forsætisráðherra nefndi hér áðan að fram undan sé og fari fram hispurslaust uppgjör við fortíðina og aðdragandann að þessu máli öllu saman að því er mjög mikilvægt að mínu mati að alþingi og allir flokkar komi að því uppgjöri það hispurslausa og heiðarlega uppgjör er grundvöllur endurreisnar að nýju betra og sanngjarnara íslandi það er mikilvægt fyrir þjóðfélagið okkar og almenning í landinu og fyrirtækin íslensku öll noti núna tækifærið dragi lærdóm af reynslunni hvernig málum var háttað og af þessum sökum er það algert lykilatriði að uppgjörið fari fram

engum hlýtt og engu skotið undan þar verður litið til allra átta við drögum enga sökudólga fram fyrirfram við förum einfaldlega heiðarlega í gegnum málið allt slík rannsókn er forsenda þess að við íslendingar og okkar þjóðfélag allt geti lært af reynslunni og jafnframt notað þessa bitru reynslu til að efla hérna jöfnuð

að fram komi með skýrum hætti hvernig framvinda og aðdragandi allra þessara mála var þannig og aðeins þannig verður hægt að endurvinna það traust sem við verðum að gera og hefur beðið hnekki á meðal almennings og ýmissa máttarstoða í þjóðfélaginu í framhaldi af því munum við svo að sjálfsögðu endurskoða regluverkið okkar allt

það er trú mín virðulegi forseti að þrátt fyrir allt þrátt fyrir þessa erfiðleika sem ganga núna yfir íslenskt þjóðfélag og íslenskt viðskiptalíf yfir íslenskt samfélag allt þá munu íslendingar rísa með undraverðum hraða upp að nýju og ná sínum fyrri styrk við munum ná okkar fyrri styrk og við munum gera miklu betur miklu fyrr heldur en margir halda núna þegar þessi áföll ganga yfir okkur okkur mun ganga vel að vinna okkur út úr þessu en til þess að það verði mögulegt þá er höfuðatriði að við leggjum öll spil á borðið og förum heildstætt yfir málið allt atburðir síðustu daga hafa sýnt okkur með mikilvægum hætti hvernig við verðum að gera betur á svo mörgum sviðum og þar verðum við að líta til allra átta við munum rísa upp sterkari heldur en nokkru sinni fyrr það var mikið verk að ná utan um afleiðingar af falli bankanna við þurfum að greiða úr þeirri stöðu það er langt frá því að því verki sé lokið það er ógurlega mikið verkefni að sjálfsögðu áfram fyrir alþingi öllu við munum slá skjaldborg utan um hagsmuni íslendinga allra svartasti kaflinn er vonandi og örugglega að baki nú tekur við tími endurreisnar uppbyggingar auðvitað uppgjör líka eins og við höfum talað um í dag það liggur endurreisninni algerlega til grundvallar en við munum byggja upp nýtt betra og réttlátara samfélag eftir þessi áföll öll